Hvala, podpredsednica, za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi! Parlamentarna preiskava, o kateri razpravljamo bo ugotavljala politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja na domnevno pranje denarja v Novi Kreditni banki Maribor ter suma nezakonitega financiranja politične stranke SDS za predčasne volitve poslancev v državni zbor leta dva tisoč osemnajst. Ob tem si bo prizadevala, če bo potrebno, za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja financiranje političnih strank ter financiranje v medijev v času volilne kampanje. V poslanski skupini Lista Marjana Šarca menimo, da je obstoj suma o financiranju politične stranke iz tujine, ki se je pojavil ob zadnjih državnozborskih volitvah zaskrbljujoč iz dveh razlogov. Prvi je ta, da je to z zakonom prepovedano. Drugi pa je, dvom v suverenost politične stranke, če se ta financira iz tujine. V zadnjem času te je ta problem izpostavil izpostavil tudi v kaki drugi večji državi. V živo lahko spremljamo primer svetovne velesile in implikacij, ki ima sum o aktivni pomoči neke druge velesile pri kampanji kandidata, ki je bil izvoljen. Lahko si predstavljamo, da v primeru financiranja politične kampanje iz tujine nekdo pričakuje protiuslugo. Verjetno se strinjamo, da zastonj kosila v takem primeru pač ni. Kaj je v javnosti takega, da nas napeljuje k parlamentarni preiskavi? V poročilu misije za ocenjevanje volitev, ki je Slovenijo obiskala med majem in junijem dva tisoč osemnajst, je denimo navedeno, da so številni sogovorniki misije glede financiranja kampanje izrazili zaskrbljenost glede možne finančne pomoči iz tujine za določeno stranko. Ta stranka ima namreč precejšen delež v založniškem podjetju, ki je v preteklem letu domnevno dobila precejšna finančna sredstva iz Madžarske in katero izdaja več medijev, ki so prek svojih medijskih vsebin izvajali predvolilno propagando za omenjeno stranko. Ta stranka je prav tako dobila posojilo v višini šestdeset tisoč evrov od pravne osebe, ki ni banka ali posojilnica, česar zakon ne dovoljuje. Zakon namreč določa, da si stranke lahko denar izposojajo le od bank, posojilnic in fizičnih oseb. Omenjena pravna oseba pa ni bila nič od tega pa tudi v tem primeru je bil znesek štirikrat višji od dovoljenega. To je zmotilo računsko sodišče, ki je zato zoper dotično stranko vložilo dva obdolžilna predloga. Prvi je povzel omenjeno posojilo, drugi pa posojilo fizične osebe iz tujine v višini štiristo petdeset tisoč evrov, ki je za tridesetkrat presegla znesek, ki je v Zakonu o političnih strankah zapisan kot omejitev višine za posojilo pri fizični osebi. Stranka je kasneje, ko so zgodbo obelodanili mediji, pogodbo prekinila in posojilo vrnila. Spoštovani! enaindvajseti člen slovenskega Zakona o političnih strankah jasno prepoveduje pridobivanje sredstev stranke in in iz prispevkov tujih, pravnih in fizičnih oseb in nadalje vsakršno drugo pridobivanje sredstev za stranko iz tujine. Nadzor nad financiranjem političnih strank in njihovih kampanj igra izjemno pomembno vlogo, če želimo zajeziti partikularne vplive na politične procese in odločanja. Rad bi poudaril, da si v poslanski skupini Lista Marjana Šarca želimo suverenih političnih strank in posledično suverene Republike Slovenije brez tujih vplivov. Le tako lahko povzdignemo politično kulturo v naši državi na višjo raven, zato pričakujemo sodelovanje vseh strank v tej komisiji, saj si verjetno vsi želimo, da se morebitne nepravilnosti raziščejo.